Problem efektywnego korzystania z zasobów jest jednym z czołowych wyzwań, przed którymi stanie Unia Europejska w niedalekiej przyszłości. Najwyższy czas podjąć niezbędne działania z pewnością nie powinny one iść w kierunku tworzenia kolejnych nowych gremiów dyskusyjnych, które nie przyczynią się do osiągnięcia celu, a jedynie do tworzenia kolejnych nierealizowanych strategii.

Dzięki przewadze wynikającej z pierwszeństwa w dziedzinie racjonalnego wykorzystania zasobów możemy nie tylko bardziej uniezależnić się od zewnętrznych dostawców, ale utrzymać pozycję gospodarczą na arenie globalnej.